La Grèce et sa population sont aujourd'hui des victimes d'un système économique et financier de vautours, un système qui a vu les pays du G20 allonger en tout quelques milliers de milliards de dollars en quelques jours pour sauver les banques, mais qui laisse agoniser la Grèce pendant plusieurs mois. On ne compte plus les sommets internationaux, on allait voir ce qu'on allait voir. On allait enfin réguler la finance et l'Europe n'en finit pas de réfléchir, de discuter, mais les vautours sont toujours là.

Qu'il faut rassurer le marché.

Calmer les spéculateurs comme s'ils étaient des demi dieux à qui il faut faire des offrandes pour les supplier de nous épargner. Combien de temps encore les populations vont elles subir ce cynisme? Combien de temps encore va t on vivre dans l'illusion du marché qui fait la part belle aux financiers mais qui appauvrit les populations? On ne peut accepter que le terrorisme des marchés financiers mette à genoux des pays entiers. Quand quelqu'un fabrique des faux billets, il risque gros car il touche à un élément de la souveraineté d'un État, à sa monnaie. Par contre, quand un trader spécule sur la dette d'un pays, il ne risque rien. À quand de vraies sanctions pour les criminels en col blanc de la haute finance? Il faut bannir les spéculateurs qui viennent se goinfrer sur le dos des populations, en finir avec ces banques casinos qui jouent avec la vie et l'avenir des citoyens, exiger de l'Europe qu'elle fasse contrôler sérieusement les marchés financiers plutôt que de s'en prendre aux services publics. Très chers collègues, pour terminer, je pense qu'on s'est assez moqué de nous.